Quand on vous écoute Madame Mogherini, on a des doutes. Ne soyons pas dupes des intentions de la Turquie qui, soudain, devient défenseur de la liberté d'expression. Il a fallu trois semaines pour que le régime saoudien avoue que le journaliste était bien mort dans les locaux de son ambassade passons sur les différentes versions, évolutions et informations.

On va faire payer les lampistes ou plutôt ceux qui ont eu le tort de se faire prendre.

Oui, il faut une enquête, mais indépendante, internationale, sous l'égide de l'ONU et il faut rompre les relations avec ce régime qui réprime, y compris dans le sang, ses opposants et finance le terrorisme international et, surtout, oui, il faut arrêter de leur vendre des armes au mépris du droit international.